Voorzitter, het Parlement wil niet alleen geïnformeerd worden over panklare voorstellen van Commissie en Raad, maar daadwerkelijk participeren in de totstandkoming en uitvoering van de 2020 strategie. Hoe gaat u daarvoor zorgen en welk tijdpad streeft u na? De voorzitter van de Raad heeft aangekondigd in maart al tot conclusies te willen komen.

Kunnen we snel een concreet raamwerk verwachten met uitgangspunten en doelen op basis waarvan dit Parlement in die discussie kan participeren?